Und deshalb ist es wichtig, dass wir in erster Linie jetzt in dem bevorstehenden Wahlkampf Fake News und Falschmeldungen bekämpfen wollen.

Wir wollen Fakten, wir wollen gute Begründungen.

Ich persönlich kann mich nicht anfreunden mit der Entscheidung des Präsidiums, hier dementsprechende Schritte zu setzen. Aber letztlich geht es auch darum, dass wir auch die Büropauschale weiterhin als Pauschale betrachten. Ich glaube, für die Abgeordneten ist es wichtig, dass sie nicht im Papierkram erstickt werden. Bürokratie im Haus ist auf alle Fälle zu viel.

Ich glaube, sie haben deshalb auch ein Recht auf gleiche Bezahlung.

Ich glaube, hier sollten die Abgeordneten entscheiden, wen sie mitnehmen einen Fraktionsmitarbeiter, Assistenten oder Übersetzer. Damit könnten wir enorm Kosten sparen.